Señora presidenta, el pasado mes de noviembre tuve el honor de participar en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP UE, que se celebró en Ruanda, para discutir el futuro de la relación de la Unión Europea con los países africanos, esencialmente después del Acuerdo de Cotonú. Pues bien, esa misma Asamblea Parlamentaria Paritaria, la Comisión Europea y el conjunto del Parlamento Europeo determinaron que Burundi ⸻país fronterizo con Ruanda, que padeció también el espantoso genocidio a mediados de los años noventa⸻ viola flagrantemente el Acuerdo de Cotonú, su artículo 96, por la situación represiva, que

Burundi es uno de los países más pobres de la tierra. El 50 de su presupuesto depende de la ayuda exterior y, aun en esas condiciones, la Unión Europea mantiene una ayuda financiera que se incrementa de 91 millones de euros a 120 millones de euros, esencialmente humanitaria. Por tanto, tenemos la autoridad y el deber de exigir que las elecciones inminentes en Burundi ⸻presidenciales, parlamentarias y locales⸻ tengan lugar en una atmósfera donde no sean tolerables la represión sistemática a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, el encarcelamiento, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas sistemáticas. Tenemos toda la autoridad moral y apoyamos a la Comisión para que la ejerza.